Pane předsedající, pane premiére Ratasi, bavíme se o budoucnosti Evropské unie a Vy moc dobře víte, že Evropská unie se rusky řekne To zní velmi podobně jako Sovětský svaz a já bych se chtěl teď omezit na jednu podobnost v právní oblasti. Dobře víte, že všechny komunistické státy měly ve svých ústavách článek, který hovoří o vedoucí úloze komunistické strany, podle kterého nemohla existovat žádná legální opozice, podle kterého nemohla existovat férová soutěž politických stran. A my máme podobné ustanovení v Lisabonské smlouvě.

3 se říká, že členové Komise jsou vybíráni na základě požadavků evropanství, to znamená, že v Evropské unii nikdy nemůže existovat férová soutěž politických stran. To znamená, že v Evropské unii vždycky bude diskriminována opozice, která si myslí jenom trochu něco jiného, než je ten hlavní proud. A já Vás chci poprosit tento příklad, který jsem tady citoval, je jedním z mnoha desítek příkladů demokratického deficitu v Evropské unii. Hrozného demokratického deficitu. Já Vás chci poprosit, aby Estonsko se přičinilo o to, abychom okamžitě, důsledně a definitivně odstranili demokratický deficit z evropského kontinentu.